Pane předsedající, jednání o přijetí Marrákešské smlouvy byla neúměrně zdlouhavá a já jsem velmi rád, že jsme dnes na konci tohoto procesu a můžeme ukázat konkrétní výsledky naší práce těm, kteří ji opravdu nejvíce potřebují. Více než 300 milionů nevidomých osob, osob se zrakovým postižením a trpících poruchou čtení díky této smlouvě získá přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům, což jim dodnes komplikovalo autorské právo.

Přijetím této smlouvy získají zrakově postižení lepší přístup ke knihám i díky tomu, že řada organizací bude moci rozesílat kopie děl do dalších zemí.

Pevně věřím, že se nám podaří dosáhnout stejného úspěchu i u tzv. Aktu o přístupnosti, který budeme zde na plénu projednávat po letních prázdninách, a že tak dokážeme 80 milionům Evropanů se zdravotním postižením, že jim opravdu chceme pomoci!